Voorzitter, in Nederland zeggen we vaak 'Zonder transport staat alles stil'. Vandaag kunnen we echt zeggen 'Met EPP, met SD en een aantal andere partijen staat de transportsector in Europa stil'. En dat is jammer om te moeten constateren. Is het voorstel van de Europese Commissie naar mijn mening perfect?

We stellen hier in dit Huis heel vaak Europese regels op en denken dan dat daarmee het Europese speelveld gelijk is gemaakt. Maar dat gelijke speelveld ontstaat heel vaak pas als de regels ook daadwerkelijk effectief overal in Europa worden uitgevoerd, worden gehandhaafd, worden gesanctioneerd. Nu dreigt het onderhavige voorstel van de Commissie te worden verworpen. Effectieve uitvoering, handhaving en sanctionering van de regels in het wegvervoer is daarmee niet een stap dichterbij, maar een stap verder weg gebracht.

Het gaat om de invoering van het minimumloon in Duitsland per 1 januari 2015. Dat brengt voor de Europese transportsector heel veel onduidelijkheid met zich mee.